Dat is een structureel euvel dat moet worden aangepakt, anders zullen de nalevingsprocedures nooit adequaat werken. Ik hoop dan ook dat het Parlement de amendementen die ik in deze zin heb ingediend, morgen zal goedkeuren.